Het klopt, ik gebruik harde woorden, maar die woorden zijn heel erg duidelijk.

Als u op deze manier door blijft denken, dan kunnen wij wel naar beneden gaan.

Uiteindelijk komt iedereen hierheen. Dat is niet te betalen. Dat is uw wereld, dat is niet mijn wereld.